während dieser Sitzung wurde auch der Papst verkündet.

Was ich eigentlich sagen wollte Diese Mali Krise sollte uns zum wiederholten Male deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir als Europäische Union unsere gesamte Toolbox die wir uns in der Außen Sicherheits und Verteidigungspolitik gegeben haben, auch endlich einmal zum Einsatz bringen. Es ist deutlich geworden, dass wir uns nicht immer darauf verlassen dürfen, dass ein Mitgliedstaat bereit ist, nach vorne zu gehen und dann im Namen oder im Auftrag aller die Kohlen aus dem Feuer zu holen, oder dass wir beim nächsten Mal wieder eine andere Koalition der Willigen zufällig zusammenstellen, in der Hoffnung, dass wir tatsächlich dann auch unsere Interessen

Wir sollten insbesondere an alle Mitgliedstaaten, die es betrifft und das betrifft sicherlich auch meinen eigenen doch den Appell richten, die Beschlüsse, die wir mal gefasst haben und ich möchte da nur auf den Rat vom Dezember 2008 hinweisen, wo wir einen level of ambition beschlossen haben dass wir die mal endlich umsetzen. Zum anderen halte ich es für wichtig, dass wir die Kooperation mit der Afrikanischen Union und mit den Regionalorganisationen dabei verstärken, auch in der präventiven Zusammenarbeit. Wir müssen deren Truppen vorher trainieren, nicht erst, wenn die Krise da ist. Wir müssen dafür sorgen, dass auch in Afrika die Nachbarn gemeinsam üben können, damit, wenn Krisen auftreten, sie nicht erst warten und hoffen müssen, dass aus Europa oder sonst wo her etwas kommt. Ich hoffe, dass wir diese Kooperation mit der Afrikanischen Union auch tatsächlich hinbekommen.